Consider că pentru atingerea unui grad corespunzător de protecție a sănătății umane a cetățenilor europeni, în cazul contaminării radioactive, cât și pentru a da o legitimitate democratică adoptării prezentului regulament, trebuie realizată stabilirea normelor de siguranță pentru protecția sănătății muncitorilor și a populației astfel încât să se asigure aplicarea lor în toate statele membre, în conformitate cu deciziile Uniunii. Statele membre, de asemenea, sunt responsabile de monitorizarea respectării nivelurilor stabilite în cadrul protecției împotriva contaminării radioactive în prezentul regulament, în mod special prin supravegherea normelor de siguranță, atât pentru produsele alimentare, cât și pentru furaje, dar și prin monitorizarea parametrilor de mediu.